Pane předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal celou tu rozpravu a musím říci, že já jsem relativně skeptický k demokratickému vývoji v této zemi. Odchod Mugabeho v listopadu je určitě radostnou zprávou, ale úřadující premiér zatím spíše o reformách hovoří a volby zatím vyhlášeny nebyly. Vítám tedy to, co říkala paní vysoká komisařka, snaha Evropské unie by měla být maximální. Pomoci svobodným volbám nejenom tím, že vyšleme samotnou pozorovací misi, ale měli bychom se pokusit zasahovat do samotného procesu přípravy na volby. Pomoci zajistit, aby ty volby pokud možno alespoň trochu byly svobodné a demokratické. Opravdu musím říci, že optimismem zatím nehýřím a pokud se podaří nějaké volby, které budou svobodné, zorganizovat, bude to úžasné, ale pak teprve začíná proces reforem, u kterých bychom také měli stát a také je podporovat.